De fait, ces femmes ont perdu la vie non pas dans un accident, mais sur le grand champ de bataille de la guerre économique organisée au service des grandes multinationales du textile, pour lesquelles on a détruit l'industrie textile, ici en Europe, pour aller surexploiter des esclaves au Bangladesh et ailleurs, travaillant 10 à 15 heures par jour pour moins de 30 euros par mois.

La politique commerciale de l'Union européenne est en cause, Monsieur le Commissaire.

Elle doit réformer sa politique commerciale en tournant le dos au moins disant social et environnemental, qui est roi aujourd'hui, et s'appuyer pour ce faire sur une nouvelle coopération selon laquelle seraient instaurés des visas d'entrée en Europe prenant en compte l'amélioration de la sécurité, le progrès social, la revalorisation des salaires ainsi que la possibilité, pour ces travailleurs du Bangladesh, de se syndiquer et de se défendre.